Domnule președinte, astăzi e o zi istorică pentru relația noastră cu Ucraina. Ratificăm Acordul de asociere cu această țară. Atunci când voi vota, voi avea în minte că, pentru apropierea țării lor de Europa, unii ucraineni și au dat viața. Le am întina memoria dacă nu am susține punerea în aplicare completă a acordului. În contextul crizei din Ucraina, relațiile cu Rusia sunt un adevărat test pentru politica externă a Uniunii. Din păcate, suntem departe de a trece testul. Să ne gândim doar la ce s a petrecut în ultimul timp. Acum zece zile s a decis consolidarea sancțiunilor la adresa Rusiei, pentru ca, imediat după, mai multe țări membre să întârzie punerea în aplicare a deciziei. Săptămâna trecută am decis ratificarea simultană a Acordului de asociere, dar vineri am aflat că punerea lui în aplicare va fi întârziată ca urmare a șantajului rusesc. Pentru cetățenii europeni pe care îi reprezentăm, întregul proces e de neînțeles. Ei vor, așa cum o arată sondajul recent al GMF, apropierea Ucrainei de Europa și sunt pentru sancțiuni dure la adresa Rusiei. Aceste așteptări sunt înșelate. Europa nu a reacționat coerent la cea mai mare amenințare la adresa securității sale de la căderea Cortinei de fier. Moscova a fost partenerul nostru strategic nu mai e în acest moment.